Madame la Présidente, c'est l'histoire de grandes banques, de grandes fortunes et de paradis fiscaux qui se croient au dessus des lois.

Fraude fiscale, évasion fiscale, blanchiment, c'est une histoire que l'on connaît par cœur, tellement elle se répète, toujours avec les mêmes protagonistes.